Il ne faut pas confondre les causes et les conséquences, et sans minimiser le risque terroriste, la raison première de l'instabilité au Yémen n'est pas le terrorisme. Le terrorisme se développe parce qu'il y a instabilité du fait de conflits internes.

Au niveau régional, il existe et cela vient d'être rappelé fort justement des interactions avec la crise somalienne et la crise dans la Corne de l'Afrique. Il y a des flux migratoires très importants, mais également un trafic d'armes et des mouvements de combattants jihadistes entre le Yémen et la Somalie.